Kwestia bezpieczeństwa zabawek wzbudza bardzo duże zainteresowanie szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, kiedy zastanawiamy się jakie zabawki kupić najmłodszym. W poprzedniej kadencji wypracowaliśmy, moim zdaniem, bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa zabawek, którymi bawią się nasze dzieci.

Jest to bowiem bardzo ważna inicjatywa, która pomaga przedsiębiorstwom przygotować się na zmiany wynikające z dyrektywy.

bezpieczeństwa produktów konsumenckich zdecydowała o wycofaniu z rynku ponad miliona łóżeczek dziecięcych.

Łóżeczka to przedmiot codziennego użytku, z którym dzieci stykają się być może częściej niż z zabawkami. Z uwagi na skalę tej operacji będę wdzięczna, jeżeli pan komisarz odniesie się do tej kwestii.